Vítám znění článku 15, které by mělo zajistit, aby úsilí o kontrolu tabáku bylo chráněno hlavně proti komerčním zájmům tabákového průmyslu.

Studie prokázaly, že standardizované balení by výrazně omezilo spotřebu a poptávku zejména u mladých lidí. Je mi také líto, že nebyl dodržen z časových důvodů řádný proces konzultace, a doufám, že Rada uvedené návrhy podpoří. Za kvestory chci podotknout, že na dnešní schůzi jsme přijali opatření, aby ochrana nekuřáků v Evropském parlamentu byla na patřičné úrovni.